Wir haben die britisch britische Diskussion jetzt gerade erlebt. Das brauchen wir ja auch immer wieder. Ich komme jetzt zu den weiteren Rednern und Rednerinnen.